forseti ég vil þakka hæstvirtum ráðherra fyrir ræðuna þó að ekki hafi mikið verið rætt um framtíðina og hvernig hæstvirtur ráðherra vill sjá ísland framtíðarinnar byggt upp heldur var hæstvirtur ráðherra bundinn mikið til í fortíðinni sem er náttúrlega nauðsynlegt að vissu leyti en menn mega ekki eingöngu horfa í baksýnisspegilinn við þurfum líka að horfa fram á veginn hæstvirtur ráðherra kom hér upp og talaði um það að framsóknarflokkurinn hefði haft það að stefnumiði að einkavæða íbúðalánasjóð og viss öfl innan hans mér verður náttúrlega hugsað til virðingar alþingis þegar hæstvirtur ráðherra kemur hér upp og fer með slíkar villur í málflutningi það var nefnilega þannig að íbúðalánasjóður var stofnaður undir forustu páls péturssonar félagsmálaráðherra á sínum tíma eins og hæstvirtur ráðherra veit framsóknarflokkurinn hefur staðið vörð um íbúðalánasjóð það var í tísku á sínum tíma sérstaklega hjá hægri öflunum í landinu að tala fyrir því að leggja sjóðinn niður við framsóknarmenn sögðum nei við því og hafi ég haldið ræður um eitthvert málefni oft héðan úr ræðustól alþingis er það trúlega um íbúðalánasjóð ég sagði það og tók það sérstaklega fram í minni ræðu hér áðan þegar við vorum að ræða um það hvernig uppgjörið er við íbúðalánasjóð í skýrslunni að ég væri ekki sammála því að þar væri réttu máli hallað að mínu viti við höfum alla tíð staðið vörð um íbúðalánasjóð við framsóknarmenn hæstvirtur ráðherra er að snúa sannleikanum á hvolf eins ágætur maður og hæstvirtur ráðherra er er þetta honum ekki til sóma og ég hafna því